aber genauso um Selbstdisziplin und Selbstbeschränkung in Zeiten knapper öffentlicher Mittel. Der Parlamentshaushalt ist nach außen auch immer so etwas wie die Visitenkarte des Europäischen Parlaments und auch eine symbolische Frage Wie gehen wir mit der Austeritätspolitik den Notwendigkeiten dieser Politik in Bezug auf uns selbst um? Herr Fernandes nimmt nun zwei Vokabeln wie Konsolidierung und Containment Selbstbegrenzung in den Mund. Was ich bisher wenig gehört habe, sind reale Vorschläge, wo er denn kürzen will und wo Mittel zurückgeschraubt werden sollen. Ja, richtig ist es, mehr Effizienz in der Parlamentsverwaltung einzuklagen, auch aus meiner Sicht gibt es da einiges zu tun. Jetzt zum Haus der europäischen Geschichte Konzeptionell bin ich sehr dafür! Aber genauso richtig ist, dass es klare Businesspläne geben muss. Wenn man eine solche Priorität will sage ich auch insbesondere nochmals an Herrn Fernandes gerichtet wenn man denn die Worte Selbstdisziplin und Konsolidierung wirklich ernst nimmt, dann muss man auch bereit sein, Kürzungsvorschläge an anderer Stelle zu machen. Wenn es Prioritäten gibt, weil man sie politisch will, muss es auch Posterioritäten geben, wenn man zu einem Konsolidierungsbudget kommen möchte.